Frau Präsidentin, Hohe Beauftragte, Herr Kommissar, meine Damen und Herren Kolleginnen und Kollegen!

Dadurch muss Bewegung hineinkommen.

Es kann keine Lösung für irgendjemand sein, das wäre auch nur ein kurzfristiger Erfolg für Präsident Abbas, und dann würde es zur Radikalisierung führen.

der von dem Quartett vorgeschlagen wurde, um Frieden und Sicherheit miteinander in Verbindung zu bringen.